Die Europäische Investitionsbank ist die Bank der EU.

Die EIB ist damit ein zentrales Instrument, um den Herausforderungen, die die Krise an uns stellt, zu begegnen und Wachstum und Beschäftigung zu fördern.

Wir wünschen uns zusätzlich, dass die EIB neue finanzielle, aber auch nicht finanzielle Instrumente entwickelt, die geeignet sein können, kurzfristig Marktprobleme genauso zu lösen wie langfristige Probleme der EU Wirtschaft unter den Bedingungen der Krise. Zuletzt wollen wir begrüßen, dass die EIB angesichts der Gewalt auf dem Majdan zunächst die Aktivitäten in der Ukraine eingestellt hat.